Dazu ist schon viel Vernünftiges gesagt worden, was ich nicht wiederholen muss, was ich aber voll unterstütze. Ich möchte noch einen Aspekt hervorheben Das sind die langfristigen Schäden. Vergessen wir nicht, dass manche Folgen für die Natur langfristiger sind, als wir zurzeit noch voraussehen können. Da scheint es mir wichtig, auch den Solidarfonds und die Maßnahmen, die wir ergreifen, auf solche langfristigen Folgen der Naturzerstörung auszurichten. Ein letzter Gedanke Wir können hier diskutieren, aber am wichtigsten ist es, dass wir unterstützen, damit eine Selbsthilfe vor Ort organisiert wird, denn vor Ort kennt man die Bedingungen besser, als wir sie im Parlament kennen.